Señor Presidente, Chipre es un país pequeño y el rescate también, pero el impacto de este episodio afecta a toda la UE en el peor momento posible.

Primero se da la impresión de que no cumplimos nuestras reglas, porque se bloquean ahorros y se les impone una quita en segundo lugar se rectifica el tiro y se da la impresión de irreflexión y de precipitación y, en tercer lugar, la política de comunicación es un desastre sin paliativos, pésima. Se dice que se sienta un precedente y que nuestros ahorros a partir de ahora ya no están seguros. Las consecuencias son reales a la semana siguiente se incrementa la prima de riesgo en países con dificultades en 150 puntos básicos, agravando la carga de los intereses de la deuda. Alguien tiene que pagar cuando los errores son tan graves los ministros que se sientan alrededor del Ecofin y, desde luego, el presidente del Eurogrupo, a quienes deberían destituir quienes les nombraron.